Astfel, Curtea de la Strasbourg va asigura protejarea drepturilor și libertăților fundamentale față de acțiunile Uniunii. Acest lucru este cu atât mai important cu cât statele membre au transferat Uniunii Europene competențe importante.

România a semnat Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în 1993. Este important de remarcat faptul că articolul 20 din Constituția României stabilește că reglementările internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, au prioritate față de legile interne